Il miglioramento della sicurezza stradale nell'Unione europea è elemento primario, se non per eliminare del tutto questi numeri, certamente per ridurre sensibilmente le statistiche. Le tecnologie di sicurezza da includere nella prossima revisione della normativa, come l'assistenza alla guida, la frenata di emergenza automatica e l'assistenza intelligente per il controllo della velocità sono priorità e devono divenire al più presto caratteristiche standard, ma davvero in tutta Europa.

Dobbiamo pretendere che, qualora siano riscontrate non conformità, i consumatori europei debbano poter contare su misure correttive rapide, adeguate e coordinate. Solo così potremo contribuire a un processo che eviterà una strage sulle strade.